Herr Präsident!

Ende 2015 soll eine Abgasreinigung für neue Modelle verpflichtend sein, wie sie übrigens heute schon in den Vereinigten Staaten gang und gäbe ist. Das heißt Neue Modelle müssen deutlich leiser werden.